Väčšina neprenosných chorôb súvisí s tým, ako žijeme.

Úlohou štátu však nie je diktovať občanom, ako majú žiť. Je vecou zdravotných poisťovní, aby hľadali spôsob, ako znížiť zdravotné riziko, či už v prípade fajčenia, alkoholu, nezdravého jedla alebo nedostatku pohybu. Kombinácia zvýšeného poistného na základe nezdravého spôsobu života a jeho zníženie v prípade, že poistenec žije zdravo, je najúčinnejšou motiváciou. Naopak, propagačné aktivity za milióny eur z verejných zdrojov a zákazy nielenže nevedú k zlepšeniu, ale zbavujú ľudí slobody a zodpovednosti.